Opinia publiczna oczekuje od nas, polityków, abyśmy byli pragmatyczni i racjonalni, efektywni w każdym działaniu. Podatnicy różne rzeczy mogą nam wybaczyć, ale nie to, że będziemy wydawać ich pieniądze bez efektów.

Abstrahuję w tej chwili od kwestii związanej z zasadnością lub nie teorii, która legła u podstaw tych naszych decyzji politycznych, które zapadły w tej sprawie. Jest spór w nauce o tym wiemy, ale nie chcę go tutaj rozstrzygać. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że gazy cieplarniane mają to do siebie, że nie znają granic. Jeśli nawet Unia Europejska przyjmie najbardziej restrykcyjne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie Chiny, Indie i inne kraje rozwijające się nie będą tego czynić, to efekt będzie taki sam. Poza efektem dla kieszeni podatnika europejskiego, gdzie produkcja będzie ograniczana, bezrobocie będzie rosło, a miejsc pracy będzie przybywać poza granicami Unii Europejskiej. W związku z tym, jeśli mamy działać w tej sprawie, to działajmy racjonalnie, tak aby był to globalny proces, bo tylko wtedy będzie efektywny.